En relación con el tema que estamos debatiendo, hay un conjunto de certezas y un conjunto de incertidumbres. La primera certeza, o primer elemento común, es que hoy hay una gran convergencia en la opinión de que hay que reducir las emisiones y de que hay que desarrollar energías limpias. La segunda es que hace falta un enfoque o tratamiento global del problema.

La falta de optimismo no es tal cuando se reconoce la realidad es el pesimismo el que al final triunfa si la realidad no se conoce.

Creo que la Unión Europea, en el desarrollo de su liderazgo en esta materia, tiene la obligación de poner sobre la mesa medidas complementarias, propuestas complementarias. Se ha hablado aquí de Japón y hay que hablar del éxito que han tenido proyectos como el enfoque sectorial, que afectan a las industrias más contaminantes y que, sobre la base de un proceso de benchmarking han permitido lograr, en Japón, por ejemplo, objetivos extraordinarios. Ésas son vías realistas de abordar el cambio climático.